Lipsa unei armonizări în acest domeniu ar putea distorsiona concurența transfrontalieră și ar împiedica o protecție uniformă a consumatorilor. România este printre cele 11 state membre care dispun în prezent de cel puțin o schemă generală de garantare a asigurărilor. Acest lucru înseamnă că mai bine de jumătate din întreaga piață de asigurări din UE nu beneficiază de o protecție eficientă. Subliniez necesitatea unui cadru legal european, care să ofere o protecție completă și continuă deținătorilor sau, după caz, beneficiarilor polițelor de asigurare.